já það er ekki tími hérna kannski fyrir þá dýpri hugmyndafræðilega umræðu sem hefði verið fróðlegt og gaman að fara í við þessar aðstæður og varpa upp spurningunni hvernig hefur mannkyninu gefist leið hernaðarhyggjunnar og vígbúnaðarins almennt séð til að skapa frið í heiminum erum við nær því marki en við kannski vorum fyrir tíu fimmtíu árum síðan eða hvað það nú er er þessi aðferðafræði ekki að verða fullreynd hjá mannkyninu sem búið er að ástunda í þúsundir ára með alkunnum afleiðingum styrjöldum og blóðbaði vegna þess að vopn hafa þessa tilheigingu til þess að vera notuð að lokum þar sem þeim er hlaðið upp þar á meðal á balkanskaganum þar var eitt

hernaðarhyggjuna það geri ég við gætum þess vegna rætt háttvirtur þingmaður um samningaviðræðurnar í og hvernig þeim var strandað var mikill vilji til þess hjá þeim sem ætluðu sér að fara þarna í stríð til þess að leysa málið með diplómatískum og pólitískum hætti eigum við að fara út í þá umræðu við gætum líka rætt um styrjaldaraðilana í kósóvó sem hétu skæruliðar og glæpahópar þangað til það hentaði vestrænum aðilum að fara að kalla þá frelsisher kósóvó svo urðu þeir að skæruliðum aftur sex mánuðum síðar þannig var nú hræsnin og tvískinnungurinn í því öllu en við skulum sleppa því hér ég held að ég bakka ekki með það ekki eitt en að það er ógæfulegt að menn skuli ekki ná pólitískum forsendum til þess að endurskilgreina öryggismál og öryggisgæslumál heimsins þau eru föst í viðjum hernaðarhyggjunnar og hernaðarbandalaganna og þær lýðræðislegu öryggisgæslustofnanir sem menn hafa af veikum mætti reynt að byggja upp svæðisstofnanir eins og öse og sjálft öryggisráð sameinuðu þjóðanna eru máttlausar vegna þess að herveldin vilja ekki færa verkefnin til þeirra það hentar þeirra stórvelda og hernaðarhagsmunum að deila og drottna og það er sú pólitík sem mér